ítarlega um þetta mál síðan það kom inn til nefndarinnar fyrir tæplega þremur mánuðum síðan og fengið til sín fjölmarga gesti og sömuleiðis fengið fjölmargar umsagnir eða u tuttugu og sjö umsagnir bárust nefndinni auk umsagna sem barst rétt fyrir helgi frá b s r b eins og áður sagði tók nefndin sér góðan tíma og fjallaði um málið á fjölda funda og bætt við fundum einu sinni í viku þegar því var við komið til þess að funda um málið utan reglulegs fundartíma frumvarp þetta sem hér um ræðir og mun ég gera grein fyrir nefndaráliti meiri hlutans í sem stærstum dráttum en frumvarpið varðar einkum reglur um meðferð á orkuauðlindum í opinberri eigu og rekstrartilhögun orkufyrirtækja eða eins og segir í greinargerð með frumvarpinu er tilgangur þess að setja reglur um eignarhald auðlinda í opinberri eigu og skýra mörk samkeppnis og sérleyfisþátta í samstarfi orkufyrirtækja verið er með þessu frumvarpi að skýra löggjöf á þessu sviði sem og tryggja opinbert eignarhald á auðlindum okkar íslendinga

nefndaráliti meiri hlutans en því er skipt upp aðallega í þrjá kafla og í fyrsta lagi fjöllum við þar um meðferð vatns og jarðhitaréttinda í opinberra eigu en það frumvarp sem hér er til umfjöllunar forseti vill biðja háttvirtan þingheim að gefa hljóð í salnum það er erfiðara að æpa yfir þingheim þó að maður sé svo sem ekki óvanur því frumvarpi því sem hér er til umfjöllunar er ætlað að tryggja núverandi eignarhald ríkis og sveitarfélaga á vatns og jarðhitaréttindum yfir tilteknum viðmiðum farin er sú leið að binda eignarhaldið í lög þannig að opinberum aðilum er óheimilt að framselja varanlega áðurnefndar auðlindir til annarra en ríkis sveitarfélaga eða félaga sem alfarið eru í eigu þessara aðila og sérstaklega stofnuð til að fara með þessi réttindi verði frumvarp þetta að lögum munu opinberir aðilar geta veitt öðrum tímabundinn afnotarétt á auðlindum í þeirra eigu til sextíu og fimm ára eða skemur öðrum og sjötugasta og áttundu grein fjallaði nefndin sérstaklega um réttarstöðu sveitarfélaga og orkufyrirtækja í þeirra eigu vegna takmarkana frumvarpsins á

þess feli að meginstefnu í sér almenna takmörkun eignarréttar sem rúmast innan marka eignarréttarákvæðis stjórnarskrár í áliti eiríks tómassonar kemur fram og vísað er til á síðu fimmtán í greinargerð með frumvarpinu þar kemur fram með leyfi forseta eins og fram kemur í athugasemd með fyrirliggjandi frumvarpsdrögum er tilgangur þeirrar takmörkunar á eignarráðum sveitarfélaga sem þar er gert ráð fyrir sá að tryggja til frambúðar aðgang íbúa sveitarfélaga og landsmanna allra að auðlindum í formi heits og kalds vatns og raforku hér er um að ræða takmarkaðar auðlindir sem allir þurfa að hafa aðgang að í nútímaþjóðfélagi eigi frumþörfum borgaranna að vera sinnt svo sem rakið hefur verið að framan hefur löggjafinn af þessum sökum haft um langa hríð meiri eða minni afskipti af meðferð og ráðstöfun sveitarfélaganna á auðlindum af þessum toga þegar allt það er virt sem að framan greinir svo og sú takmörkun sem sem gert er ráð fyrir mundi aðeins fela í sér bann við að ráðstafa beinum eignarrétti að tilteknum auðlindum í eigu sveitarfélaganna á varanlegan hátt án þess að þau séu svipt rétti til þess að leyfa afnot af auðlindunum til takmarkaðs tíma er það álit mitt að slík takmörkun brjóti ekki gegn fyrstu málsgrein

undir þetta álit tóku í megindráttum þeir sérfræðingar sem nefndin kallaði fyrir til viðtals eða þeir sigurður líndal lagaprófessor og sömuleiðis karl axelsson þess vegna telur meiri hlutinn að vafa um þetta álitamál hafi verið eytt eins og hægt er það er framast og unnt er miðað við það sem fram kom í viðræðum við þess áðurnefndu lögmenn sigurð líndal og karl axelsson meiri hlutinn bendir á að samband íslenskra sveitarfélaga tók ekki efnislega afstöðu til frumvarpsins og að ekkert hefur komið fram við umfjöllun nefndarinnar sem bendir til að það bitni óeðlilega hart á einstökum sveitarfélögum eða orkufyrirtækjum í eigu þeirra ef undan er skilin umsögn forstjóra hitaveitu suðurnesja frá áttunda apríl síðastliðinn á fundi nefndarinnar tuttugasta og fyrsti apríl afhentu hins vegar fulltrúar stærstu eigenda þess fyrirtækis það er hitaveitu suðurnesja

þar sem lýst er yfir vilja til að laga starfsemi þess að ákvæðum frumvarpsins þar segir virðulegi forseti í þeirri viðbótarumsögn að stærstu eigendur í hitaveitu suðurnesja skilji að miklir þjóðhagslegir og samfélagslegir hagsmunir tengist eignarhaldi og nýtingu orkuauðlinda landsins og því sé ríkur vilji til að hafa þær áfram í samfélagslegri eigu þeir segja jafnframt að þó að þetta ákvæði eigi ekki við um hitaveitu suðurnesja h f hafi núverandi eigendur svo segja þeir jafnframt að nú sé unnið að því að koma á samkomulagi um að að minnsta kosti reykjanesbær eignist það land og jarðhitaréttindi sem nú er í eigu hitaveitu suðurnesja jafnframt segja þeir að það sé æskilegt að leita til fleiri sveitarfélaga sem hagsmuna eiga að gæta um aðild að þessu verkefni og þannig fari land og jarðhitaréttindi hitaveitu suðurnesja í fulla eigu opinberra aðila og samið verði síðan við hitaveitu suðurnesja um afnot þetta kemur fram virðulegi forseti í umsögn þar sem árni sigfússon formaður stjórnar hitaveitu suðurnesja ritar undir sem og ásgeir margeirsson varaformaður stjórnar hitaveitu suðurnesja virðulegi forseti ef þetta gengur eftir er alveg ljóst að frumvarpið mun ná til allra helstu orkufyrirtækja í landinu við mat á því hvort frumvarpið skerði ráðstöfunarrétt sveitarfélaga yfir eigum sínum og rýri þar með verðmæti eigna þeirra umfram það sem framangreind stjórnarskrárákvæði heimila telur meiri hlutinn að ekki verði litið fram hjá þeirri staðreynd að öll stærri orkufyrirtæki landsins eru í eigu íslenska ríkisins eða sveitarfélaga að hitaveitu suðurnesja frátalinni þá er viðurkennt að löggjafinn hafi meira svigrúm til inngrips í eignarréttinn þegar hann á tilurð sína að rekja til opinberrar leyfisveitingar frumvarpið gerir enn fremur ráð fyrir að opinberum aðilum muni áfram verða heimilt að framselja umræddar orkuauðlindir hver til annars og að þeim verði heimil ráðstöfun þeirra tímabundið til einkaaðila eða eins og áður sagði sextíu og fimm ár eða skemur virðulegi forseti það barst þó nokkuð af athugasemdum til nefndarinnar við hina og þessa þætti þessa frumvarps miðað væri við sjö mega vöttum það er að viðmiðið um bann við varanlegu framsali vatnsréttinda væri miðað við sjö mega vöttum að fengnum athugasemdum leggur meiri hlutinn til að það viðmið verði hækkað í tíu mega vöttum er sú breyting gerð til samræmis við lög um mat á umhverfisáhrifum númer hundrað og sex tvö þúsund þar sem kveðið er á um í viðauka að önnur orkuver en jarðvarmavirkjanir eða önnur vatnsorkuver með uppsett rafafl undir tíu mega vöttum séu ekki ávallt háð mati á umhverfisáhrifum almennt eru virkjanir og það er alveg ljóst að almennt eru virkjanir sem eru undir tíu mega vöttum skilgreindar sem smávirkjanir til þess að gefa einhverja mynd af þessum mörkum og hvaða áhrif þær hafa eru samkvæmt upplýsingum orkustofnunar eingöngu tvær vatnsaflsvirkjanir í rekstri sem eru á bilinu sjö til tíu mega vöttum og er þar um að ræða andakílsárvirkjun sem er með sjö komma níu mega vöttum og mjólkárvirkjun sem er með átta komma eitt næstu virkjanir þar fyrir ofan eru hins vegar sogsstöðvarnar ljósafossstöð sem eru fjórtán komma sex og steingrímsstöð sem er tuttugu og sex komma fjögur sem þá tvímælalaust teljast yfir mörkum við gerum grein fyrir því í nefndaráliti að þá fjölluðum við líka talsvert um þennan tímabundna afnotarétt frumvarpið gerir ráð fyrir að ríki sveitarfélögum og sérstökum eignarhaldsfélögum sem alfarið eru í þeirra eigu sé heimilt að veita einkaaðilum tímabundin afnot af þeim vatns og jarðhitaréttindum sem háð eru framsalstakmörkunum til allt að sextíu og fimm ára með þeim skilyrðum að úthlutun sé án mismununar og stuðli að hagkvæmri nýtingu auðlinda og fjárfestingu í mannvirkjum

falið að koma á fót nefnd sem ætlað er að fjalla um fyrirkomulag leigu á vatns og jarðhitaréttindum í eigu ríkis og gera tillögur í þeim efnum við umfjöllun nefndarinnar lögðu einstök orkufyrirtæki sem og samtök þeirra ríka áherslu á að þau tækju þátt í ofangreindu og áðurnefndu nefndarstarfi sem fjallað er um í umræddu bráðabirgðaákvæði auk þess sem þau vilja að hámarkstími afnotaréttar verði lengdur og að nánar verði útlistað hvernig fara eigi með réttindi afnotahafa fyrir og við lok afnotatímans það voru fjölmargir virðulegi forseti sem vildu sjá þennan tíma lengdan meiri hlutinn leggur hins vegar áherslu á að nefnd forsætisráðherra sem falið verður að móta reglur um leigu vatns og jarðhitaréttinda hafi víðtækt samráð og taki mið af þeim reglum sem nú þegar gilda um eignarráð ríkisins til dæmis í þjóðlendum og á ríkisjörðum og einnig þeim opinberu hagsmunum sem liggja til grundvallar takmörkunum frumvarpsins á varanlegu framsali meiri hlutinn leggur ekki til að þessum sextíu og fimm árum verði breytt heldur verði því haldið eins og segir í frumvarpinu meiri hlutinn leggur til að handhafi afnotaréttar skuli að liðnum helmingi afnotatímans eiga rétt á viðræðum við leigjanda um framlengingu einnig leggur meiri hlutinn til þá breytingu að nefnd forsætisráðherra fjalli sérstaklega um hvernig fara eigi með endurnýjun afnotasamninga og önnur atriði er lúta að réttindum og skyldum aðila meiri hlutinn vekur athygli á að störf nefndarinnar eru samkvæmt frumvarpinu einskorðuð við vatns og jarðhitaréttindi í eigu ríkisins en af því verður ráðið að sveitarfélögunum verður engu að síður eftir sem áður eftirlátið að móta sínar eigin reglur um ráðstöfun þeirra réttinda sem eru í þeirra eigu eins og sagt er í ákvæðinu er þar kveðið á um allt að sextíu og fimm ár og sveitarfélögin hafa þar með svigrúm innan þess tímaramma til þess að ráðstafa sínum eignum eins og þau kjósa meiri hlutinn leggur jafnframt til svo að ég geri grein fyrir þeirri breytingartillögu leggjum við til að nefnd forsætisráðherra fái frest til fyrsta júní tvö þúsund og níu til að skila tillögum sínum og gerum breytingartillögu þar að lútandi þetta teljum við eðlilegt að hún fái eitt ár til þess að sinna þessu stóra verkefni og finnst okkur það í raun og veru vera lágmark virðulegi forseti við fjöllum jafnframt um og einn stór og veigamikill þáttur í þessu frumvarpi snýr að tilhögun á rekstri orkufyrirtækjanna það er að það verði fyrirtækjalegur aðskilnaður gerður á milli sérleyfis og samkeppnisþátta orkufyrirtækjanna það er gerð krafa um að veitufyrirtækjum sem hafa einkaleyfi til starfsemi og hafa í frumvarpinu er gerð sömuleiðis krafa um að fyrirtæki sem hafa tekjur umfram tiltekið viðmið verði óheimilt að stunda samkeppnisrekstur á orkusviði það er framleiðslu og sölu á raforku og verði þar af leiðandi að færa þann þátt yfir í sjálfstætt fyrirtæki þá er lagt til að dreifiveitur og hitaveitur skuli hafa stjórnir sem sjálfstæðar eru gagnvart samkeppnisfyrirtækjum og jafnframt að samkeppnisfyrirtækjum með árlegar tekjur umfram tiltekin viðmið verði óheimilt að stunda sérleyfisstarfsemi með hliðsjón af fram komnum athugasemdum telur meiri hluti nefndarinnar rétt að taka fram að ákvæði frumvarpsins sem varða fyrirtækjaaðskilnað gera ekki kröfu um eignarréttarlegan aðskilnað fyrirtækjum í samkeppnisrekstri verður því heimilt að eiga hlut í dótturfélögum í sérleyfisrekstri og öfugt í frumvarpinu er jafnframt tekið fram að til að hægt sé að koma á lögbundnu eignarhaldi hins opinbera í sérleyfisrekstri þurfi að skilja á milli samkeppnis og sérleyfisþátta til stuðnings fyrirtækjaaðskilnaði hefur enn fremur verið bent á að hann sé til þess fallinn að bæta samkeppnisskilyrði og auðvelda opinbert eftirlit á fundi nefndarinnar með samkeppniseftirlitinu kom fram að eftirlitið telur að verði þetta frumvarp að lögum sé það til þess fallið að auka samkeppni á raforkumarkaði á fundum nefndarinnar kom fram að sum orkufyrirtækjanna hefðu nú þegar álitið hagkvæmt að skipta starfsemi sinni upp eins og kveðið er á um í frumvarpinu og eins og krafist verður verði þetta frumvarp að lögum um fyrirtækjaaðskilnað eru þó skiptar skoðanir og má þar meðal annars vísa til umsagnar samorku þar sem fram kemur að í einhverjum tilfellum geti slíkri uppskiptingu fylgja rekstrarlegt óhagræði og jafnvel aukinn kostnaður þá má jafnframt benda á að fjölmargar umsagnir voru jákvæðar frá orkufyrirtækjunum og má þar meðal annars nefna og vísa í umsögn frá orkuveitu reykjavíkur í þessu sambandi og þá má jafnframt benda á að forstjóri hitaveitu suðurnesja kom með mjög harðorða umsögn í þennan garð þar sem hann taldi að þessu gæti fylgt verulegt óhagræði hins vegar segir í viðbótarumsögn frá stærstu eigendum hitaveitu suðurnesja að þrátt fyrir augljósan kostnaðarauka sem af þessu gæti hlotist og skýrður hefur verið í erindi forstjóra hitaveitu suðurnesja er tekið undir þau sjónarmið af þessum stærstu eigendum að uppskiptingin hljóti að koma í veg fyrir samkeppnishindranir þetta virðulegi forseti tel ég mikilvægt að komi hér líka fram við þessa umfjöllun þá hefur einnig komið fram að hugsunin að baki þeirri tilhögun frumvarpsins að láta fyrirtækjaaðskilnað ekki taka til smærri orkufyrirtækja hafi verið sú að hlífa þeim við kostnaði og óhagræði sem því fylgdi af samkeppnisástæðum sé heldur ekki þörf á að hafa sömu áhyggjur af minnstu fyrirtækjunum og þeim stærri aðrir telja hins vegar að undanþága smærri orkufyrirtækja byggð á tekjuviðmiðum sé óskýr og ójafnræðisleg meiri hlutinn tekur undir að tekjuviðmið undanþágunnar sé óskýrt og því er lögð til breyting á þessari undanþágu nefndin ræddi einnig þau ákvæði frumvarpsins sem varða lögbundið eignarhald hins opinbera á orkufyrirtækjum í sérleyfisstarfsemi og eins um aðra efnisþætti frumvarpsins sem skoðanir voru skiptar um fram komu sjónarmið um að ástæðulaust væri að gera kröfu um aukinn eignarhlut hins opinbera þar sem hagsmunir þess væru nægilega vel tryggðir með einföldum meiri hluta einnig var á það bent að með aukinni meirihlutaeign hins opinbera skapaðist hætta á að dregið yrði um of úr áhuga fjárfesta til dæmis lífeyrissjóða á starfseminni sem fram til þessa hefur þó alls ekki verið mikill vegna strangra arðsemisviðmiða raforkulaga arðsemisviðmiðin virðulegi forseti tryggja það auðvitað að þeir sem koma inn í svona starfsemi eru fjárfestar sem eru með langtímafjárfestingu og þolinmótt fjármagn í huga og milli handanna nefndinni bárust margar ábendingar um að kominn væri tími til að endurskoða lagaramma utan um starfsemi sérleyfishafa með það að leiðarljósi að tryggja hagkvæman rekstur og að fyrirtækin sjái sér hag í að byggja upp raforkukerfið fulltrúar iðnaðarráðuneytisins upplýstu nefndina um að verið væri að skipa nefnd til að endurskoða raforkulögin og að þessir þættir mundu þá koma til skoðunar meiri hlutinn leggur til eins og áður sagði tökum við undir það að tekjuviðmiðið sé óskýrt það er miðað við tvö milljarða undanþáguna og með hliðsjón af þessum athugasemdum leggjum við til að það komi annað viðmið sem miðast við fjölda íbúa á dreifiveitusvæði þar er kveðið á um að þegar þeim skilyrðum er fullnægt að færri en tíu þúsund íbúar á dreifiveitusvæði dreifiveitur sé þeim heimilt að reka í sama fyrirtæki samkeppnisrekstur og aðra sérleyfisstarfsemi svo sem hitaveitur virðulegi forseti ef við skoðum orkufyrirtækin í landinu er þarna um að ræða þrjú fyrirtæki sem þá falla undir þessa undanþágu en að er orkubú vestfjarða sem er er með sjö þúsund þrjú hundruð og níu íbúa á dreifiveitusvæðum orkuveita húsavíkur sem er með tvö þúsund þrjú hundruð sjötíu og þrjá íbúa á dreifiveitusvæðum og rafveita reyðarfjarðar sem er eingöngu með sex hundruð þarna er því um gríðarlega litla aðila að ræða á markaði helstu rökin fyrir því að gera undanþágu frá kröfu um aðskilnað í tilvikum smærri orkufyrirtækja þau að umsvif smærri orkufyrirtækja á samkeppnismarkaði væru mjög óveruleg og það getur átt við hlutfallslega lítill hluti viðskiptavina býr á dreifiveitusvæðum þeirra sömuleiðis að kostnaður vegna aðskilnaðar hefur hlutfallslega meiri áhrif á smærri orkufyrirtækin og jafnframt að möguleikar fyrirtækjanna væru takmarkaðir vegna fárra starfsmanna og það vitum við að á við sérstaklega í tilliti rafveitu reyðarfjarðar jafnframt sé þörf á gagnsæi og hvatningu til fjárfesta meiri á stærri kerfum þá er jafnframt fjallað um það á vettvangi evrópusambandsins að tillit þurfi að taka til byggða sjónarmiða það þarf ekki að fara yfir það hér virðulegi forseti að það sama á auðvitað við hér og undir það tökum við í meiri hlutanum og þess vegna er gerð þessi breyting teljum við að þessi leið sé mun skýrari en leiðin um tveggja milljarða tekjuviðmið vegna þess að það getur falið í sér vandamál til lengri tíma virðulegi forseti við teljum að ákvæðum annað og sjöttu greinar frumvarpsins sé ofaukið og leggjum því til að þau séu felld brott að það sé nægilegt að takmarka heimildir dreifiveitna og hitaveitna til að stunda aðra starfsemi eins og gert er í a lið fimmtu greinar og jafnframt í elleftu grein þá leggur meiri hlutinn til að eignarhlutdeild hins opinbera í sérleyfishafa fari úr aukinni meirihlutaeign í einfalda meirihlutaeign er það meðal annars gert til samræmis við fjórðu grein laga um vatnsveitur sveitarfélaga númer þrjátíu og tvö tvö þúsund og fjögur telur nefndin að markmiðum frumvarpsins um opinbert eignarhald verði náð með einfaldri meirihlutaeign opinberra aðila í sérleyfisstarfsemi eins og ég greindi frá hér áðan að lokum vill meiri hlutinn taka fram að við umfjöllun nefndarinnar hafi svo sem kostur er verið gengið úr skugga um að ákvæði frumvarpsins um fyrirtækjaaðskilnað og lögbundna eignarhlutdeild hins opinbera í orkufyrirtækjum standist ákvæði stjórnarskrár og þá einkum þau sem varða réttarstöðu sveitarfélaga og einkaaðila og vísar um það til sjónarmiða sem rakin voru í kaflanum hér á undan og rakin eru í kaflanum í nefndarálitinu um takmörkun á varanlegu framsali orkuauðlinda að lokum virðulegi forseti vil ég nefna það hér að á fundum nefndarinnar var nokkuð rætt um rekstur blandaðra virkjana sem um er fjallað í þriðju greinar frumvarpsins kom þar fram að fyrirtækjaleg uppskipting þeirra sé bundin erfiðleikum en fulltrúi orkustofnunar tók fram að stofnunin hefði hagað eftirliti með rekstri blandaðra virkjana á grundvelli viðmiða sem samin voru í samráði við hagsmunaaðila þá bárust nefndinni jafnframt umsagnir þar sem lögð var áhersla á að fjórði kafli frumvarpsins yrði felldur brott og að eðlilegra væri að ákvæði hans yrðu hluti af heildstæðri löggjöf um hitaveitur nefndin tekur ekki undir þær röksemdir og bendir á að sömu efnisrök búi að baki kaflanum og ákvæðum frumvarpsins sem taka til dreifiveitna með þeim fyrirvara að í starfsemi hitaveitna er ekki skilið á milli framleiðslu sölu og dreifingar með sama hætti og á raforkumarkaði þá er jafnframt virðulegi forseti í lokaþætti frumvarpsins fjallað um brottfall ýmissa eldri laga á orkusviði en við í meiri hluta iðnaðarnefndar hvetjum til þess að rösklega verði gengið til verks við endurskoðun sérlaga á orkusviði eins og ráð er fyrir gert í ákvæði til bráðabirgðalaga númer annars þá leggur meiri hlutinn til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerðar eru á sérstöku þingskjali og ég hef gert hér í grófum dráttum grein fyrir undir þetta nefndarálit ritar sú sem hér stendur og er formaður nefndarinnar og framsögumaður meirihlutaálits háttvirtir þingmenn kristján þór júlíusson herdís þórðardóttir ragnheiður e árnadóttir björk guðjónsdóttir og karl fimmti matthíasson guðni ágústsson skrifar jafnframt undir þetta álit með fyrirvara og varðar fyrirvarinn álitaefni tengd stjórnarskrá og sjónarmið sem fram koma í umsögn sambands íslenskra sveitarfélaga ég hef nú lokið yfirferð yfir nefndarálit og álit meiri hluta á þessu máli og breytingartillögum